susținut acest raport deoarece, cu toate că la nivelul Uniunii rata anuală a incidentelor în transportul aerian de pasageri a fost relativ scăzută, în țara mea situația este diferită. În anul 2012, numărul evenimentelor de aviație civilă raportate a crescut cu 51, comparativ cu anul anterior, ceea ce este mai mult decât îngrijorător. Din păcate, există și incidente nefericite care duc la pierderea tragică a unor vieți omenești, așa cum este cazul și recentului accident din munții Apuseni. Sper ca acest regulament va contribui la reducerea numărului de incidente în care sunt implicate aeronave și a deceselor cauzate de ele. Acest lucru se poate realiza prin îmbunătățirea sistemelor existente la nivel național și european, iar utilizând experiența evenimentelor din aviația civilă, se pot corecta problemele de siguranță și preveni adevărate catastrofe.